Or, il est évident que la diplomatie de l'émotion est la plus dangereuse et la moins adaptée à la situation. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. À partir du moment où vous laissez penser à ces hommes et à ces femmes qu'ils peuvent risquer leurs vies et que, s'ils arrivent à poser le pied sur le territoire européen, alors ils seront sauvés alors, ils pourront rester sur le territoire européen alors, ils pourront être pris en charge, leurs enfants pourront être gratuitement scolarisés alors, ils pourront être gratuitement soignés, quand je dis gratuitement, c'est entre guillemets car cela n'est pas gratuit, bien sûr, c'est pris en charge par les communautés nationales

Ils tenteront l'aventure, et vous serez personnellement responsables, sur le plan moral, des morts qui joncheront ce chemin et de cette prise de risque terrible. Évidemment, le seul moyen d'arrêter ces morts qui se multiplient, c'est de lancer un signal très clair de fermeté, d'expliquer qu'il ne sert à rien de tenter cette folle aventure car nous aurons une réaction ferme et nous ramènerons ces clandestins chez eux.

notre part.